Ein Wiedereinstieg in den kommerziellen Walfang ist ein Signal, das die Mehrheit der europäischen Öffentlichkeit nicht verstehen wird. Ich fordere die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, sich auf der Tagung in Marokko gegen die Wiedereinführung des kommerziellen Walfangs auszusprechen. Auf dem Papier sieht der Kompromiss natürlich erst einmal nicht so schlimm aus. Die Befürworter sagen, dass sogar weniger Wale gejagt werden dürften als heute. Der Kompromissvorschlag sieht die Einführung von Quoten vor. Lassen Sie mich etwas aus meiner Erfahrung in der Fischereipolitik sagen, was Quoten betrifft Quoten, gerade wenn sie weltweit gelten, werden systematisch unterlaufen. Schauen Sie sich den Roten Thunfisch an. Hier werden auch Jahr für Jahr Quoten festgelegt, die systematisch um ein Vielfaches überschritten werden. Es gibt noch einen anderen Grund, warum sich die Europäische Union gegen den Kompromiss stellen sollte. Dieser sieht vor, dass nur diejenigen Länder, die heute ich sage mal halblegal Walfang betreiben, Quoten erhalten. Das würde bedeuten, dass systematischer Regelbruch belohnt wird. Das sollten wir auf keinen Fall akzeptieren. Die Befürworter des Walfangs sind in ihren Methoden knallhart.

Noch ein Grund, warum die Europäische Union mit einer Stimme die Wiedereinführung des kommerziellen Walfangs ablehnen muss.